obserwacji wyborów i powołaliśmy też specjalnego przedstawiciela do spraw praw człowieka.

Dobrze, że w ślad za zmianami instytucjonalnymi na rzecz praw człowieka idą konkretne środki finansowe, tj.

Chciałbym podkreślić zaangażowanie Unii wynikające z gwałtowności wydarzeń w obszarze śródziemnomorskim, ale temu musi również towarzyszyć proporcjonalne zaangażowanie na Wschodzie. Wydarzenia na Euromajdanie to potwierdzają.